Hvala podpredsedujoči. Drage vse tri kolegice poslanke in ostali kolegi poslanci! Spoštovani minister, državni sekretar in gospa. Ostalo nas je v tej luknji, ko je kolega povedal, izkopani luknji le šestnajst. Ampak to je le en manj od število članov Odbora za izobraževanje, v katerem delamo in na katerega upam, da bo prišla ta tema in da nadaljujemo s postopkom, pri tem zakonu. Kaj je to dostopna mreža šol za vse otroke? Jaz mislim, da je to nekaj, na za kaj moramo, biti pozorni in gledati proti temu. Namreč, otroci ne glede na preference njihovih staršev imajo to pravico, da dobijo dostojno izobrazbo, in gledam na ta problem skozi prizmo pravice otroka, da v momentu, ko se odloča, ko gre v šolo, se ne more odločati, v kakšno gre. To namesto njega naredijo starši in pravzaprav iz tega razloga, tudi če imam samo nekatere pomisleke do določenih filozofskih ali drugih preferenc, računam na to, da otroci nimajo vpliva, morajo pa svoje življenje, na neki način, začeti tam, kjer jim je določeno. Moji otroci so hodili, hodijo in bodo hodili v javne vrtce in javne šole. In to je zato, ker jaz mislim, da so naše šole odlične, vrtci prav tako in v sebi tudi nisem začutil nobenega notranjega klica, da bi jim nekaj drugega skušal privoščiti v smislu izobraževanja. Ampak otroci mojih prijateljev hodijo v ene zasebne šole, in ko se pogovarjamo, vidim, da so zadovoljni in starši in otroci. In ko primerjam torej svoje otroke in njihove otroke, jasno je, da jim gre enaka pravica do dobrega izobraževanja, in zato razumem to tezo o, državnem financiranju tudi zasebnega šolstva v meri, v kateri mi moramo določiti s tem zakonom. Ko pa govorimo o zasebnih šolah, pa rad bi poudaril, da takrat mislim o šolah, ki si zaslužijo državno financiranje, saj tega delno, dela javno veljavnega programa, o šolah, katere si ne predstavljam kot take, ki bi bile izključujoče pri vpisu za recimo otroke neverujočih staršev ali ne bi sprejemale otroke priseljencev ali ne bi dovoljevale vpis otrok drugačne barve kože, ne nazadnje tudi za otroke, ki jih posvojijo istospolni starši in tudi za otroke iz revnih družin. To je zame prava, zasebna šola. Ki teh razlik ne dela. In ko gre za te presoje, ki smo jih danes velikokrat slišali, jaz se ne čutim sposobnega in ne dam te pravice nobenemu od nas, tukaj, da bi presojali ustreznost, ustavnosti tega zakona oziroma ustavnega odgovora na ta zakon. Kolegi, ti ki to vehementno določajo - ustavnost ali neustavnost, so enostavno šli čez meje svojih zmogljivosti, brez neke samorefleksije, ker poglejte, niti en ustavni sodnik, ne more povedati za drugega ustavnega sodnika, kako se bo odločil. Zato jih je devet. Nas je tukaj devetdeset, da bi govorili o nečem drugem. Mi smo tu, da sklepamo kompromise, da ne ostajamo zabetonirani na stališčih, na katerih smo začeli, ker bomo še dvajset let naprej ostali na isti točki, če se bomo držali samo tega. Zrelost posameznikov in zrelost družbe je v rešitvah, ne pa v razpravah. In to je naša naloga. Torej, imamo ministra za izobraževanje, ki pripravlja in predlaga rešitev. On ima ta resor, njegova je rešitev, naše pa je, da in nam jo ponuja, pravzaprav ne zabetonirano, ampak odprto, kot podlago, katero lahko dopolnimo v na procesu, ki se nadaljuje. Torej, dajte prispevke poslanske skupine, dajte, pobude, kaj bi spreminjali, konkretne modele in ne ostanimo na nekih lastnih okopih in na na utrdbah, iz katerih samo dražimo volivce. Tukaj smo pravzaprav obrat, tukaj smo, tovarna zakonskih izboljšav in moramo dvigniti to produktivnost z zakonom, ki bo implementiral odločbo ustavnega sodišča. Rešitev torej vidim v podpori zakonu in da gre v nadaljnjo proceduro, v tem, da zbližamo stališča in da podamo konkretne predloge za udejanjanje te odločbe. Pomerjanje mišic na izobraževanju otrok in pljuvanje z robov ideoloških skrajnosti ne sme biti tema v Sloveniji in Evropi enaindvajsetega stoletja. Torej, računam na to, da bo brez veta in brez vnovične ustavne presoje, zato ta zakon podpiram. Hvala.